Paní předsedající, co v současnosti zažíváme, jsou skutečně extrémní meteorologické jevy a to vlastně napříč celým kontinentem které jsou významné právě pro městské oblasti. Zažíváme změny ve srážkových modelech, dlouho trvající sucha nebo naopak bouřky a intenzivní deště s následnými záplavami, dlouho trvající vysoké teploty.

V těchto letech jsme zažili nejdéle trvající období sucha, dokonce i v České republice. Chtěl bych zmínit, že řada evropských států je skutečně velmi zásadně postižena. Co musíme udělat? Myslím, že zvýšit právě odolnost městských oblastí z pohledu adaptace. Hlavním cílem v oblasti řešení dopadů extrémních teplot je snížení zranitelnosti lidské společnosti. Extrémně vysoké teploty vedou k výraznému zhoršení vnitřního prostředí budov, přehřívání, nárůstu klimatizačních systémů, zejména v městských aglomeracích. V urbanizovaném prostředí je třeba zamezit vzniku či omezit dopady takzvaného tepelného ostrova města podporou nižšího albeda povrchů, zvýšením například podílu vegetačních ploch s půdou, využitím vodních prvků a pomalejším odtokem vody z městského prostředí.